Bardzo dziękuję Pani Poseł za to pytanie, ale wszyscy tutaj doskonale wiemy, że debata dotyczy bardzo ważnego problemu, jakim jest korupcja, podobnie jak debata ranna dzisiaj w Parlamencie Europejskim dotyczyła równie ważnego tematu, jakim jest kryzys w strefie euro, i dlatego tu i tam należało oczekiwać i myślę, wszyscy oczekują merytorycznych wystąpień nie o wojnie, nie o straszeniu, ale o konkretnych propozycjach, które służą rozwiązaniu kryzysu w strefie euro. Również jeśli chodzi o korupcję, musimy zrobić wszystko, aby ograniczyć tę patologię, która tak wiele zła przynosi w Europie, też w Polsce.